Ich bin für eine seriöse Diskussion über geistiges Eigentum. Aber, bitte, was hat das mit dem ACTA Abkommen zu tun? Ein Abkommen, das Produktpiraterie bekämpfen soll bei jenen, die gar nicht bei dem Abkommen dabei sind!

Ein Abkommen, das dafür sorgt, dass junge Menschen im Internet unter Umständen straffällig werden, ohne wirklich strafbare Handlungen zu setzen! Das hat mit ACTA nichts zu tun, und deshalb bin ich für die Ablehnung von ACTA.